De Europese Commissie wil zich verregaand bemoeien met de wijze waarop de lidstaten hun spoorwegvervoer organiseren. Landen hebben hun spoorwegen naar eigen inzicht en naar hun eigen situatie ingericht, en dat moet vooral zo blijven. Het is juist daarom aan de lidstaten om hun eigen afwegingen te maken, bijvoorbeeld over de vraag hoe efficiënt of gebruikersvriendelijk het spoorwegsysteem moet zijn of hoe innovatief of juist sober. Internationale samenwerking op het spoor vindt al jaren plaats. Laat het vooral een zaak blijven van bilaterale samenwerking. Daar hebben wij de Europese Commissie niet voor nodig. De tactiek van de Commissie is de gebruikelijke zij bedenkt problemen en neemt vervolgens de lidstaten de maat. Zij oordeelt over de wijze waarop de lidstaten hun spoorwegvervoer hebben georganiseerd. Vervolgens tovert zij haar mantra van marktliberalisering tevoorschijn als dé oplossing voor elk euvel. Geachte Commissie, mijn collega zei het vanochtend al de EU zit op een dood spoor.